Budżet parlamentu Europejskiego i innych instytucji jest bardzo małą częścią budżetu Unii Europejskiej, ale z pewnością znajdzie się w nim miejsce na oszczędności.

Osiągnęliśmy to poprzez reorganizację pracy parlamentarnej, w szczególności poprzez cięcia wydatków związanych z podróżami, przez ograniczenie czasu trwania i liczby wyjazdów służbowych, częstsze korzystanie z wideokonferencji i innych podobnych narzędzi oraz optymalizację usług w zakresie tłumaczeń. Podam dwa przykłady zamroziliśmy do końca bieżącej kadencji wszystkie świadczenia dla posłów na poziomie z roku

Dla przykładu diety na wyjazdy służbowe dla personelu nie były rewaloryzowane od 2007 r. W najbliższym roku planujemy kolejne oszczędności, przede wszystkim w obszarze tłumaczeń, jednak co bardzo istotne bez uszczerbku dla obowiązującej i bardzo istotnej w tym Parlamencie zasady wielojęzyczności.

Chciałabym jednak podkreślić, że cięcia budżetów administracyjnych nie mogą narazić na szwank podstawowej działalności instytucji europejskiej oraz przede wszystkim nie powinny prowadzić do łamania unijnego prawa. Oszczędności muszą być przeprowadzane tak, by przede wszystkim likwidować całkowicie marnotrawstwo pieniędzy, ale nie szkodzić tym działaniom, które przynoszą europejską wartość dodaną. Apeluję, by cięcia w administracji parlamentarnej i w innych instytucjach nie odbiły się negatywnie na obecnych i przyszłych pracownikach unijnych z nowych państw członkowskich. Jest dla mnie jasne, że ich stopień zaszeregowania oraz pozycja zawodowa nadal nie odpowiadają potencjałowi ludnościowemu krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004